Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, en cette fin d'année, il est de tradition de regarder dans le rétroviseur afin de faire un bilan des mois écoulés.

Ces efforts doivent absolument se poursuivre, tant les chantiers qui se présentent à nous restent nombreux coordination des régimes de sécurité sociale, finalisation des travaux sur les travailleurs détachés, équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, bien évidemment, tous les enjeux qui entourent la numérisation. L'avènement du numérique va faire émerger des formes d'emplois nouvelles et très diverses, nécessitant de développer les compétences des travailleurs et, en cela, l'enseignement, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'accès à une éducation tout au long de la vie, axée sur de nouvelles compétences, qui suivent le rythme des évolutions technologiques, sont indispensables. La numérisation de la société et du monde du travail entraîne une multiplication des formes d'emploi qui sont très diverses et pour lesquelles nous manquons aujourd'hui de clarté juridique.